Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la question du clonage animal n'est pas une question neutre, loin de là.

Les citoyens européens sont légitimement inquiets de ces modes de production peu conformes à leur vision de nos sociétés. Je soutiens donc ce rapport qui trace les lignes rouges en la matière, en interdisant l'importation de produits issus du clonage et en demandant la stricte traçabilité des produits issus du clonage afin d'empêcher leur entrée sur le territoire européen.